Wir wissen, dass wir diese Woche noch den in der ersten Lesung beschließen werden. Es ist wichtig, dass wir in allen 28 Mitgliedstaaten hier dementsprechende Vorkehrungen treffen.

Glauben Sie, dass diese Maßnahmen für die Europäische Union ausreichen, oder sollte man hier in diesem Bereich mehr unternehmen?